Prima di dare la parola ai rappresentanti dei gruppi politici, volevo informare l'Aula su ciò che ho detto durante il mio intervento di fronte al Consiglio europeo.

Il terzo punto è quello della Brexit, e ringrazio gli onorevoli Verhofstadt, Brok e Gualtieri, che erano negli uffici del Parlamento durante il Consiglio per sostenere l'azione del Parlamento.